El Parlamento británico debe comportarse como un Parlamento de adultos y tomar una decisión, porque hay millones de personas pendientes de ellos.

Es hora de decidir dentro o fuera, no cabe otra decisión. Y si no existe la posibilidad de que el Reino Unido se quede y si ni siquiera se van a plantear quedarse en el futuro, no podemos volver a celebrar elecciones europeas en Reino Unido. Si es solo para seguir negociando, nosotros no hemos tenido aquí diputados de Canadá cuando hemos negociado un acuerdo con Canadá, ni diputados de Japón cuando hemos negociado un acuerdo con Japón. Por lo tanto, no podemos tener diputados británicos solo para negociar un acuerdo con los británicos, salvo que también haya diputados españoles, franceses, neerlandeses o alemanes en el Parlamento británico. No se puede estar en los dos lados de la negociación. No nos jugamos el presente, nos jugamos las futuras generaciones.